Monsieur le Président, la déclaration de l'Assemblée générale des Nations unies sur la couverture sanitaire universelle reconnaît l'impact majeur des conditions environnementales sur la santé humaine.

La contamination de la nourriture et de l'eau par des agents toxiques peut entraîner des troubles de la reproduction. Le réchauffement climatique favorise la prolifération d'infections liées à la transmission par des moustiques.

La lutte contre le dérèglement climatique est donc un des axes à part entière de la couverture sanitaire universelle. Bien conscient de cette réalité et du rôle de leader que doit jouer l'Union européenne, vous l'avez rappelé, Madame, le Parlement européen et la Commission européenne font du Green New Deal une priorité absolue.

L'objectif principal du Green New Deal doit à terme rester la santé humaine, et plus généralement la santé globale, qui désigne le cercle vertueux reliant santé humaine, santé animale et santé environnementale. Dans notre lutte contre le réchauffement climatique, nous devrons privilégier l'éducation des citoyens afin d'éviter de générer de nouvelles inégalités de santé qui guettent les plus vulnérables.